hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur frumvarpið er lagt fram í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lög um þjóðaratkvæðagreiðslur hafa ekki verið settar hér á landi þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir slíkri atkvæðagreiðslu í nokkrum tilvikum í stjórnarskrá okkar frá árinu nítján hundruð fjörutíu og fjögur með frumvarpi þessu er því stigið afar mikilvægt skref í lýðræðisátt hér á landi og í raun verður að teljast merkilegt að það sé fyrst nú sem slík lög eru sett hér á landi þjóðaratkvæðagreiðsla hefur ekki farið fram hér á landi á lýðveldistíma en á fyrri hluta tuttugustu aldar var hins vegar fimm sinnum efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu eins og ég mun gera nánari grein fyrir síðar ekki hefur verið deilt um að þörf sé á setningu sérstakrar löggjafar um þjóðaratkvæðagreiðslur eftir að stjórnarskráin öðlaðist gildi hér á landi má í því sambandi líta til þess að framkvæmd allra kosninga er lögbundin og sérstök lög gilda um framboð og kjör forseta íslands um kosningar til alþingis og um kosningar til sveitarstjórnar eins og háttvirtir þingmenn þekkja hófst sumarið tvö þúsund og fjögur undirbúningur að lagasetningu um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu eftir að forseti synjaði lagafrumvarpi staðfestingar var sérstökum starfshópi þá falið að undirbúa frumvarp til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur ekki varð þó af því frumvarpi um efnið að það yrði lagt fram þar sem alþingi felldi það úr gildi hin umdeildu lög þess ber að geta þegar mælt er fyrir frumvarpi til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur nú að alþingi hefur nú til umfjöllunar þingsályktunartillögu um að leggja inn umsókn um aðild að evrópusambandinu þar er jafnframt ráðgert að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um mögulegan aðildarsamning að loknum samningaviðræðum við evrópusambandið

með frumvarpi þessu er því lagt til að sett verði almenn lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu hvort sem um er að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu sem skylt er að halda samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður að efna til við smíði frumvarpsins var höfð hliðsjón af tillögum fyrrgreinds starfshóps um þjóðaratkvæðagreiðslur og einnig frumvarpi til laga um tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt sjötugasta og níundu grein stjórnarskrárinnar sem unnin var á vegum stjórnarskrárnefndar sem forsætisráðherra skipaði árið tvö þúsund og fimm var það frumvarp samið vorið tvö þúsund og sjö samhliða frumvarpi til stjórnarskipunarlaga um breytingar á stjórnarskránni en hvorugt var þó lagt fram á alþingi einnig hefur verið litið til ákvæða norskra laga um þjóðaratkvæðagreiðslu um evrópusambandsaðild og ákvæði danskra kosningalaga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu á grundvelli ákvæða dönsku stjórnarskrárinnar þá hafði verið höfð hliðsjón af leiðbeinandi reglum um feneyjanefnd evrópuráðsins sem gefin var út tvö þúsund og eitt viðmiðun feneyjanefndarinnar frá mars tvö þúsund og sjö og ályktun ráðgjafarþings evrópuráðsins um þjóðaratkvæðagreiðslu frá árinu tvö þúsund og fimm hæstvirtur forseti ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur er að finna í stjórnarskrám meiri hluta evrópuþjóða í sumum ríkjum er þjóðaratkvæðagreiðslur ekki viðhafðar til dæmis í þýskalandi og í öðrum ríkjum eru þær einungis við ákveðin tilefni sem varnagli við fulltrúalýðræðið í enn öðrum ríkjum er löng hefð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum og þær haldnar reglulega jafnvel oft á ári eins og í sviss virðulegi forseti á lýðveldistíma hefur aldrei farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla á íslandi þó gerir stjórnarskráin ráð fyrir slíkum atkvæðagreiðslum í þremur tilvikum í þriðju málsgrein elleftu greinar um frávikningu forseta í tuttugasta og sjöttu grein um synjun forseta á staðfestingu lagafrumvarps og í annarri málsgrein sjötugustu og níundu grein um breytingu á kirkjuskipan ríkisins ljóst er að samkvæmt stjórnarskránni er niðurstaða atkvæðagreiðslu sem efnt er til á grundvelli framangreindra stjórnarskrárákvæða bindandi fyrir löggjafann og ber honum því að fara eftir þeirri niðurstöðu sem verður í atkvæðagreiðslunni á hin bóginn er jafnljóst að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður að efna til með samþykkt þingsályktunartillögu á grundvelli þessara laga verði þau samþykkt getur einungis orðið ráðgefandi að óbreyttri stjórnarskrá fyrir handhafa ríkisvaldsins samkvæmt gildandi stjórnarskrá minni ég á í þessu sambandi að ekki náðist samstaða um afgreiðslu frumvarps til stjórnskipunarlaga á síðastliðnu vorþingi sem hefði gert gildandi þjóðaratkvæðagreiðslur að þessu leyti mögulegar ekki er þó hægt að draga í efa pólitískt skuldbindingargildi niðurstöðu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ekki náðist ef þátttaka er mikil eða niðurstaða afgerandi samanborið við reynslu annarra þjóða af slíkum atkvæðagreiðslum ég vík nú nánar að efni frumvarp til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur meginmarkmið þessa frumvarps er að setja almenna umgjörð um tilhögun og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu í niðurstöðum alþjóðlegrar rannsókna á framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna er mælt með því að ríkið setji almennar reglur um framkvæmd þeirra og tilhögun frekar en að settséu sérstök lög um a efni í hvert skipti þegar ákveðið er að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram það tryggir gagnsæi að hafa fyrirframsettar reglur um framkvæmd og dregur úr tortryggni á því að málefnið sem slíkt

þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram enda hefur alþingi þar víðtækt svigrúm hefur almenni löggjafinn tæpa heimild til að setja þinginu beinar skorður í þeim efnum til dæmis að banna að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um tiltekið mál að öðru leyti en því sem hægt yrði að leiða beint af stjórnarskránni ekki verður almenna löggjafanum heldur talið heimilt að leggja þær skyldur á alþingi að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli almennt fara fram um tiltekið málefni slíkar skyldur er á hinn bóginn hægt að mæla fyrir um í stjórnarskrá í ljósi svigrúms alþingis til að efna til þjóðaratkvæðagreiðslna ber að túlka hugtakið málefni rúmt og gæti það átt við varðandi spurningu um hvort fella skuli tiltekin lög úr gildi eða hvort setja skuli lög um tiltekið málefni eins og fram kemur í almennum athugasemdum hefur utanríkisráðherra lagt fram þingsályktunartillögu á alþingi um að leggja inn aðild að evrópusambandinu þar er jafnframt ráðgert að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um mögulegan aðildarsamning að loknum samningaviðræðum við sambandið tilefni þess að alþingi ákveður að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu getur annars verið af margvíslegum toga þannig getur þingið til dæmis ákveðið að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið málefni ef sterk krafa kæmi fram um það í þjóðfélaginu og fjöldi kjósenda ritaði nafn sitt á undirskriftalista þar sem atkvæðagreiðslu yrði krafist mikilvægt er þó að hafa í huga eins og áður hefur komið fram að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt fyrstu málsgrein fyrstu grein getur aðeins orðið ráðgefandi en ekki bindandi fyrir handhafa ríkisvaldsins þótt niðurstaða atkvæðagreiðslu verði ekki stjórnskipulega bindandi fyrir alþingi felst í henni mikilvæg vísbending um þjóðarvilja varðandi tiltekið málefni sem þjóðkjörnir fulltrúar yrðu í raun að taka tillit til þýðing niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar felst í því að hún hefur pólitísk skuldbindingargildi svari löggjafinn ekki því ákalli eða vilja þjóðarinnar sem kemur fram í atkvæðagreiðslunni reynir á pólitíska ábyrgð þjóðkjörinna fulltrúa sem sem þar sitja í annarri grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu taki eftir því sem við á mið af því kosningakerfi sem þegar er til staðar hér á landi þessu ráða hagkvæmnissjónarmið en auk þess dregur það úr hættu á mistökum og hugsanlegum ágreiningi að notast við kerfið þar sem löng reynsla hefur skapast um framkvæmdina er hér jafnframt gilti á fyrirmynd meðal annars frá danmörku svíþjóð og noregi frumvarpið byggist þannig í meginatriðum á sömu reglum og gilda um forsetakosningar og kosninga til alþingis gert er ráð fyrir að tilhögun þjóðaratkvæðagreiðslna fari eftir sömu reglum og gilda um kjör forseta íslands þau lög gera síðan ráð fyrir að um kjörin gilda lög um þingkosningar að svo miklu leyti sem sérreglna er ekki þörf þó kemur fram í ákvæðinu að kjörskrá skuli þó miðuð við íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag en væri miðað við reglur kosningalaga að þessu leyti væri tíminn fimm vikur gilda sömu rök hér og í forsetakosningum að ekki er þörf á að svona langur tími líði í ljósi þessa viðfangsefnis sem fjallað er um í þjóðaratkvæðagreiðslu verða alla jafnan þau sömu og almennt heyra undir verksvið alþingis þykir eðlilegt að miða kosningarrétt við þjóðaratkvæðagreiðslu við þann rétt sem gildir í alþingiskosningum og þá einnig varðandi utankjörfundaratkvæðagreiðslur erlendis í þriðju greinar frumvarpsins er stefnt að því að setja skýrar reglur um spurningu á kjörseðil í þjóðaratkvæðagreiðslunni um frágang seðilsins mikilvægt er að vandað sé til ákvörðunar um hvernig spurningin er orðuð svo ekki sé vakin nein tortryggni um að framsetning hennar kunni að hafa áhrif á afstöðu kjósenda því er ráðgert að landskjörstjórn gefi umsögn sína um spurninguna sem hlutlaus aðili áður en alþingi samþykkir endanlegt orðalag gert er ráð fyrir því að spurningin sé samþykkt í sömu þingsályktun og þeirri sem alþingi ályktar að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram en ekki er útilokað að hún verði ákveðin síðar og þá í sérstakri þingsályktun í erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þjóðaratkvæðagreiðslum og ráðleggingum um fyrirkomulag þeirra er jafnframt mælt með því að til þess að fá fram skýra og afdráttarlausa niðurstöðu þurfi að setja fram skýra og óskilyrta spurningu þar sem valkostir eru

svigrúm til þess í þriðju málsgrein þriðju greinar frumvarpsins þar kemur jafnframt fram að unnt er að hafa fleiri en eina spurningu í sömu atkvæðagreiðslu þar sem fyrir liggur hvaða málefni eru borin fram í þjóðaratkvæðagreiðslu sem efnt er til á grundvelli ákvæða stjórnarskrárinnar er lagt til að dómsmálaráðuneytið ákveði orðalag og framsetningu spurningar á kjörseðli í þeim tilvikum samhliða þeim undirbúningi sem fer fram fyrir atkvæðagreiðsluna að öðru leyti loks er lagt til að dómsmálaráðherra setji nánari reglur um útlit og frágang kjörseðla þar sem fram kemur nákvæmari lýsing á uppsetningu texta á seðlinum í fjórða grein frumvarpsins er kveðið á um tímafresti ekki er ráðgert að sömu reglur gildi um tímafresti í öllum tilvikum meðal annars vegna fyrirmæla stjórnarskrárinnar sjálfrar ráðgert er að þjóðaratkvæðagreiðsla samkvæmt fyrstu málsgrein fyrstu grein skuli fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að alþingi samþykkti þingsályktun um hana er hér lagður til ákveðinn lágmarkstími vegna þessa undirbúnings sem þarf að fara fram fyrir atkvæðagreiðsluna einkum að nægur tími gefist til þess að kynna málið víðtækum hætti þá er ráðgert að ekki líði meira en eitt ár frá ákvörðun alþingis þar til atkvæðagreiðslan fer fram í annarri málsgrein er lýst tímafrestum um það hvenær atkvæðagreiðslan skuli fara fram hér gerð að líta til þess að í báðum þessum ákvæðum er áskilið að atkvæðagreiðslan fari fram innan ákveðins tíma hvað síðar nefnda tilvikið varðar má líta til þess að ákveðinn lágmarkstími þarf að líða til undirbúnings fyrir atkvæðagreiðsluna sem áður segir en sá tími sem líður frá því að synjun forseta er kunngerð og þar til þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram nýtist til umræðu um viðkomandi lög og til kynningar á hinu umdeilda málefni sem kjósendur verða að taka afstöðu til samkvæmt lögum um framboð og kjör forseta íslands er kjörskrárgerð miðuð við íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag er það sami viðmiðunardagur og til skamms tíma gilti um kjörskrá í alþingiskosningum en þetta tímamark var lengst í fimm vikur með lögum frá tvö þúsund og fjögur um kosningar til alþingis til að sömu upplýsingar gætu legið til grundvallar kjörskrárgerð og afmörkun nyrðra og syðra kjördæmis í reykjavík sem auglýsa ber fjórum vikum fyrir kjördag alþingiskosninga án breytinga á öðrum frestum samkvæmt þeim lögum eru þrjár vikur því almennt sá lágmarksfrestur sem þarf til að undirbúa almennar kosningar í landinu í frumvarpinu er tekið af skarið um að þjóðaratkvæðagreiðsla geti farið fram samhliða kosningum til sveitarstjórna eða alþingis eða forsetakjöri eru ýmis hagkvæmnisrök fyrir því að reglulegar kosningar verði nýttar í þessu skyni og eykur það jafnframt líkur á betri þátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu eðli málsins samkvæmt er þó ólíklegt að þetta geti alltaf átt við og fer þjóðaratkvæðagreiðsla um frávikningu augljóslega ekki fram á sama tíma og forsetakosningar í fimmtu grein frumvarpsins kemur fram sú meginregla að alþingi skuli ákveða kjördag fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu en jafnframt er mælt fyrir um sérstakar auglýsingar um atkvæðagreiðsluna sú undantekning er gerð varðandi ákvörðun um kjördag að þegar um er að ræða atkvæðagreiðslu samkvæmt tuttugustu og sjöttu grein skuli dómsmálaráðuneytið ákveða kjördag í sjöttu greinar frumvarpsins er lagt til að sett verði ákvæði um kynningu á málefni sem bera á undir þjóðaratkvæði slík kynning þar á meðal útgáfa og dreifing viðeigandi kynningarefnis er vandmeðfarin og mikilvægt er að þess sé gætt að kynna bæði rök með og á móti þeim málstað eða málefni sem kosið er um svo kjósandi geti tekið vel upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni lagt er til að alþingi standi að forminu til fyrir kynningu en forsætisnefnd þingsins er síðan ætlað að setja nánari reglur um fyrirkomulag kynningar í annarri málsgrein sjöttu grein er sérregla sett um kynningu þegar um ræðir þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt tuttugustu og sjöttu grein stjórnarskrárinnar í ljósi þess að atkvæðagreiðsla skal fara fram eins fljótt og kostur er gefst minni tími til almennra kosninga en mikilvægast er að kynna efni hins umdeilda frumvarps eða öllu heldur laganna sem þá hefur tekið gildi fyrir kjósendur í sjöundu greinar frumvarpsins er annars vegar lagt til að undirkjörstjórnir yfirkjörstjórnir og landskjörstjórn séu hinar sömu og við alþingiskosningar og hins vegar um mörk kjördæma kjörstaða og kjördeildir skuli vera hin sömu og í næstliðnum alþingiskosningum ákvæðið sækir beina fyrirmynd í lög um framboð og kjör forseta íslands áttunda og níundu grein frumvarpsins eru að mestu leyti samhljóða ákvæðum laga um framboð og kjör forseta íslands og þarfnast ekki frekari skýringar í tíundu greinar frumvarpsins er fjallað um aðgerðir yfirkjörstjórna að lokinni talningu atkvæða og er hér um sambærilegt ferli að ræða eins og á við í forsetakosningum að því frátöldu að landskjörstjórn hefur hér með höndum þau störf sem hæstiréttur hefur í forsetakosningum í þriðju málsgrein kemur fram sérregla um birtingu niðurstöðu atkvæðagreiðslu samkvæmt tuttugustu og sjöttu grein í a deild stjórnartíðinda í elleftu greinar frumvarpsins er mælt fyrir um þá almennu reglu að tillaga eða spurning sem borin er fram í þjóðaratkvæðagreiðslu teljist samþykkt ef meiri hluti þeirra sem þátt taka í atkvæðagreiðslunni samþykki tillöguna sem borin er fram eða svarar spurningu játandi er reglunni ætlað að gilda bæði um atkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður og efna til og þeirrar þjóðaratkvæðagreiðslu sem taldar eru í stjórnarskránni þar sem ekki er getið í stjórnarskrárákvæðum um þjóðaratkvæðagreiðslu um skilyrði um lágmarksþátttöku kjósenda eða að tiltekið hlutfall þeirra þurfi að samþykkja tillögu sem borin er fram verður byggt á þeirri almennu reglu sem tíðkast hefur í þrettándu greinar koma fram reglur um hvernig fara beri með kærur um ólögmæti þjóðaratkvæðagreiðslu þó eru undanskildar kærur um að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað sem lýst er í tuttugasta og fimmta kafla laga um kosningar til alþingis en um þær fer eins og aðrar kærur um refsiverða háttsemi eftir ákvæðum laga um meðferð skattamála í annarri málsgrein er lagt til að alþingi geti ákveðið að ógilda niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar það geti komið til hvort ef landskjörstjórn hefur tekið til meðferðar kæru og úrskurðað að atkvæðagreiðslan hafi verið ólögmæt eða alþingi telur að aðrir verulegir ágallar hafi verið á framkvæmd hennar sem ætla má að hafi áhrif á úrslit kosninga séu slíkir verulegir gallar á framkvæmd atkvæðagreiðslunnar í eina eða fleiri kjördæmi getur alþingi ákveðið að hún fari aftur fram þar í stað í stað þess að öll atkvæðagreiðslan verði endurtekin í kostnaðarmati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs við þjóðaratkvæðagreiðslu geti orðið ámóta og við alþingiskosningar eða um hundrað sextíu milljónir króna heimild til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða kosningum til sveitarstjórna eða alþingis eða forsetakjöri geti þó lækkað kostnað við þjóðaratkvæðagreiðslu verulega og gæti slíkur kostnaður numið um fimmtíu milljónir króna eru sinni verður því ekki séð að lögfesting frumvarpsins hafi teljandi áhrif á kostnað ríkissjóðs frá því sem annars hefði orðið virðulegi forseti ég hef þá lokið yfirferð yfir frumvarp til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur og vænti þess að